Członkowie Rady, którzy wcześniej dynamicznie zabiegali o ratyfikację traktatu, dziś zdają się nie dostrzegać faktu, że polityki w nim przewidziane są poważnie niedofinansowane. Co gorsza, Rada nie pozwala nawet na hojniejsze finansowanie sztandarowych inicjatyw Unii, jakimi są np. program Galileo czy Europejska Służba Działań Zewnętrznych.

Rewizja wieloletnich ram finansowych jest konieczna, a finansowanie jedynie z rezerw ważnych polityk nie doprowadzi do realizacji założeń z Lizbony. Aby nowy traktat wydał owoce, należy dokonać przeglądu dotychczasowych ram finansowych i ustalić z Radą instrumenty realizacji jego postanowień budżetowych, a na przyszłość potrzebujemy większej przezorności w podejmowaniu kolejnych zobowiązań i każdorazowego określania środków, z jakich dana polityka będzie finansowana. Innymi słowy, ambitny budżet Unii Europejskiej wymaga nie cięć, a większej niż dotychczas elastyczności. Nie uda nam się mieć więcej Europy za mniej pieniędzy.